muni knýja ríkisstjórnarflokkana og ríkisstjórnina til aðgerða í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins bændur og sveitarfélögin í landinu rétt eins og við höfum lagt til í stjórnarandstöðunni í marga mánuði tækin eru vissulega fyrir hendi hæstvirtur forseti

skuldlaus við búum við sterkasta lífeyrissjóðakerfi í heimi sterkt og sveigjanlegt atvinnulíf og mjög hækkandi menntunarstig þjóðarinnar

allt skiptir þetta máli til þess að gera okkar samfélag betur í stakk búið til þess að takast á við framtíðina við höfum líka byggt upp aðra atvinnuvegi eins og frægt er orðið við höfum byggt upp álver á austurlandi reyðarfirði sem hefur skapað sjö hundruð til átta hundruð störf á því landsvæði að búa við skuldlausan ríkissjóð er ekki lítið mál ef við tökum til samanburðar voru vaxtagreiðslur ríkissjóðs árið nítján hundruð níutíu og átta þá samsvöruðu þær öllum framlögum hins opinbera til menntakerfisins góð staða ríkissjóðs getur því skilað miklu og svigrúmið er til staðar til þess að takast á við erfiðleika dagsins í dag og það er meira en margar þjóðir geta státað sig af í ljósi þessar stöðu sem menn eru allir sammála um að sé fyrir hendi hefur verið hjákátlegt að heyra háttvirtir þingmenn samfylkingarinnar koma hér upp hver á fætur öðrum og útlista það sem gert hefur verið í efnahagsmálum þjóðarinnar á síðastliðnum tólf árum steininn tók úr hæstvirtur forseti þegar háttvirtur þingmaður árni páll árnason kom hér upp og sagði að framsóknarflokkurinn og væntanlega sjálfstæðisflokkurinn hefði ekkert lært og hafi ekkert skilið af mistökum í sinni stjórnartíð afleiðingar af efnahagsstefnu þar sem ekki var horft fram á veginn sagði háttvirtur þingmaður og allt var það að undirlagi framsóknarflokksins en háttvirtur þingmaður samfylkingarinnar gleymir því að í endann á síðasta kjörtímabili var sami forsætisráðherra sjálfstæðisflokksins þá var sami fjármálaráðherra sjálfstæðisflokksins hæstvirtir ráðherrar geir h haarde og árni m mathiesen hvaða skilaboð eru þetta frá samstarfsflokki í ríkisstjórn til hæstvirts forsætisráðherra og til hæstvirts fjármálaráðherra um að þeir hafi ekki horft fram á veginn og þeir hafi yfir höfuð ekki lært neitt

að skilaboðin frá þessari nýju ríkisstjórn sem við búum við á erfiðum tímum séu misvísandi í ljósi þeirra orða sem hér hafa fallið

stjórnarandstæðingar sagt að stjórnin hefði þurft að sýna miklu meira frumkvæði í því að ráðast að vanda efnahagsmála það hafa jafnframt samtök atvinnulífsins gert samtök verkalýðsfélaga gert greiningardeildir og aðilar erlendis frá hafa sagt að það þyrfti að heyrast meira frá ríkisstjórninni í þeim ólgusjó sem íslenskt efnahagskerfi er í stjórnarliðar standa því einir hæstvirtur forseti í þeim málflutningi að halda því fram að ríkisstjórnin hafa bara beinlínis verið að standa sig ágætlega í stjórn efnahagsmála síðustu tólf þetta mánuðina standa einir og tala meira að segja ekki í takt hér í dag hæstvirtur forseti það er það alvarlega sem við búum við í dag að okkur vantar ríkisstjórn sem er trúverðug er sterk og talar einu máli ég trúi því ekki hæstvirtur forseti að við munum ljúka umræðunni hér í dag án þess að

og veru ótrúlegt hæstvirtur forseti að horfa upp á þetta svokallaða stjórnarsamstarf sem birtist okkur hér úr ræðustól alþingis þetta er náttúrlega ekkert samstarf hæstvirtur forseti við búum ekki við eina ríkisstjórn heldur búum við við tvær ríkisstjórnir sjálfstæðismenn þurfa samkvæmt síðustu skoðanakönnun að fara að láta stóru systur heyra það í þessu samstarfi því að það virðist vera lögmál í samstarfi sjálfstæðisflokks og samfylkingar að samfylkingin má lúberja sjálfstæðisflokkinn sjálfstæðisflokkurinn er í þessu samstarfi eins og laminn rakki og segir ekkert hér í þessari umræðu en það virðist vera algjörlega frítt val hjá þingmönnum samfylkingarinnar að koma hér upp og segja nákvæmlega það sem þeim hentar talandi um hæstvirtan forsætisráðherra geir h haarde hæstvirtur fjármálaráðherra

rúmu ári síðan á fjörutíu milljónir tók lán upp á þrjátíu lagði fram tíu milljónir af eigin fé til þeirra kaupa þá er staðan hjá þeim einstaklingi í dag að þessar tíu milljónir eru horfnar og gott betur en það hvernig á viðkomandi einstaklingur að standa undir þeim skuldbindingum sem í því felast

þegar þingmenn samfylkingarinnar koma hér upp og harðneita því að að nokkuð megi gera gagnvart þeirri peningamálastjórn sem hér þrífst hef ég miklar áhyggjur það er verið að éta atvinnulífið að innan ekkert atvinnulíf í ári ástandi sem viðgengst hér í dag stendur undir tuttugu prósent vöxtum og þetta vita menn fjórtán hundruð mann hafa á síðustu mánuðum misst störf vegna hópuppsagna mörg hundruð aðrir hafa misst störf vegna einstakra uppsagna

óveðursský sem hrannast upp á himininn rétt eins og ég held að allir séu sammála hér í dag ef það er þannig hjá samfylkingunni að lausnarorðið ásamt því sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur nefnt aðgerðaleysi ef lausnarorðið er það að stoppa álversæðið eins og háttvirtur þingmaður árni páll árnason sagði hér áðan leggja stein í götu atvinnuuppbyggingar á norðausturlandi ef þetta eru skilaboð stjórnvalda á þeim tímum þegar atvinnuleysi er að stóraukast þá eru það vissulega váleg tíðindi það mátti síðasta ríkisstjórn eiga að hún stóð saman um það og var samstiga um að flytja þjóðinni þau tíðindi sem menn voru sammála um á stjórnarheimilinu samfylkingin hefur kosið að segja þjóðinni hvað menn eru ekki sammála um og menn eru ekki sammála um það að halda áfram eins og háttvirtur þingmaður árni páll árnason sagði hér áðan álversfylliríinu þó var það enginn annar en hæstvirtur viðskiptaráðherra sem tók fyrstu skóflustunguna að álveri í helguvík hvort er að marka háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson eða háttvirtum þingmanni árna pál árnason þegar kemur að álversumræðu það eru alla vega tvær ef ekki þrjár skoðanir á uppbyggingu álvera í landinu innan samfylkingarinnar því miður er það þannig að samfylkingin hefur yfirhöndina í þessu stjórnarsamstarfi hæstvirtur iðnaðarráðherra þórunn sveinbjarnardóttir hefur sett stein í götu uppbyggingar álvers á bakka við húsavík með fráleitum úrskurði um sameiginlegt umhverfismat sem er ekkert sameiginlegt þar sem það tekur einungis til fjögurra þátta vatta þetta mun seinka að öllum líkindum tilraunaborunum á þeistareykjum um eitt ár þrátt fyrir orð hæstvirts forsætisráðherra um það að úrskurður umhverfisráðherra muni í engu breyta framgangi þess verks háttvirtur formaður iðnaðarnefndar katrín júlíusdóttir tók enn stærra upp í sig sagði að úrskurður þórunnar sveinbjarnardóttur hæstvirtur ráðherra mundi ekki seinka framkvæmdum um einn dag mér er nær að halda hæstvirtur forseti að þeir sem töluðu í kjölfar þess að hæstvirtur ráðherra felldi sinn úrskurð hafi ekki vitað í raun um hvað málið fjallaði við hljótum að krefjast þess af hæstvirtum forsætisráðherra að hann muni standa við þau stóru orð að framkvæmdum vegna álvers á bakka við húsavík verði ekki seinkað það eru miklar uppsagnir sem hafa farið fram í þjóðfélaginu við horfum því miður upp á aukið atvinnuleysi og það er ábyrgðarhluti hjá stjórnvöldum ef þau ætla að leggja stein í götu frekari atvinnuuppbyggingar við framsóknarmenn höfum talað með uppbyggingu atvinnuveganna við höfum áhyggjur af stöðu málanna og ég segi það enn og aftur það mun ekkert atvinnulíf hér á landi þrífast við tuttugu til tuttugu og fimm prósent vaxtaumhverfi ekki neitt því miður ef það heldur áfram boðar það feigðina í sér og aukið atvinnuleysi og mikil vanskil heimilanna í landinu að öllu óbreyttu hæstvirtur forseti